Monsieur le Président, Madame la Commissaire, chers collègues, les pays d'Amazonie sont confrontés à une exploitation minière illégale, synonyme d'atteinte écologique et sociale des territoires autochtones aux conséquences dramatiques.

Depuis lors, des voix, parmi lesquelles la commission interaméricaine des droits de l'homme, s'élèvent pour dénoncer le manque de volonté des autorités locales dans la conduite de l'enquête et demandent une enquête approfondie. Je souhaite que l'Union européenne appelle expressément le gouvernement vénézuélien à faire toute la lumière sur ce drame. Mais nous, qui sommes directement concernés, au travers de nos territoires d'outre mer, envoyons un signal fort pour appeler à la pleine reconnaissance des droits des peuples autochtones.